byggir á frumvarpi

en í ljósi breytinga sem gerðar hafa verið á lögum um mat á umhverfisáhrifum síðan þá breytingar sem gengu í gildi fyrsta október tvö þúsund og fimm hef ég útvíkkað þetta mál og það varðar nú breytingar á tvennum lögum í stað einna áður það náði eingöngu til laganna um hollustuhætti og mengunarvarnir á síðasta ári en nær núna einnig til laga um mat á umhverfisáhrifum það gerir ráð fyrir því að ný málsgrein bætist við þrítugustu og aðra félaga um hollustuhætti og mengunarvarnir og að öðru og þriðju málsgrein fjórtándu félaga um mat á umhverfisáhrifum verði breytt málinu er ætlað að taka af öll tvímæli um kærurétt vegna ákvarðana umhverfisstofnun og heilbrigðisnefnda um starfsleyfi fyrir starfsleyfisskylda starfsemi og það áréttar löggjafarvilja að mínu mati við setningu laga númer sjö nítján hundruð níutíu og átta laga um hollustuhætti og mengunarvarnir sambærilegur kæruéttur gilti samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum fram að því er alþingi samþykkti breytingar á þeirri löggjöf með lögum númer sjötíu og fjórir frá tuttugasta og fjórða maí tvö þúsund og fimm en fram til þess tíma hafi niðurlagsmálsgrein tólftu greinar umhverfismatslaganna hljóða svo með leyfi forseta öllum er heimilt að kæra til ráðherra ákvarðanir skipulagsstofnunar samkvæmt annarri málsgrein og úrskurð skipulagsstofnunar samkvæmt þriðju málsgrein með breytingunni í maí tvö þúsund og fimm var málskotsrétturinn þrengdur og hann bundinn eingöngu við þá sem eiga lögvarða hagsmuni tengda viðkomandi ákvörðunum skipulagsstofnunar þá var málskotsrétti vegna áttunda og níundu grein laganna einnig breytt og hann einvörðungu bundinn við framkvæmdaraðila þessar breytingar málskotsréttarins stríða að mati okkar háttvirtra flutningsmanna þessa frumvarps gegn þeirri þróun sem hefur átt sér stað bæði hér á landi og í nágrannalöndum okkar en þróunin hefur verið í þá átt að auka aðkomu almennings að ákvörðunum er varða umhverfismál bæði aðgang að upplýsingum og rétt til málskots

árósasamningurinn gerir ráð fyrir að öllum almenningi sé tryggður aðgangur að upplýsingum þátttaka í ákvörðunum og aðgangur að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum þetta er gert í því skyni að vernda réttindi hvers einstaklings af núlifandi og komandi kynslóðum til að lifa í umhverfi sem er fullnægjandi fyrir heilsu og velferð hans í ljósi þessa má gera ráð fyrir að þrenging málskotsréttarins stríði gegn einu af grundvallaratriðum árósasamningsins ekki verður heldur séð að ákvæði tólfta laganna eins og þau hafa verið fram til fyrsta október tvö þúsund og fimm hafi verið til mikilla trafala í málsmeðferð hingað til verður að segjast og þess vegna að mínu mati engin haldbær rök fyrir afstöðu löggjafans allt um það kom fram í máli mínu þegar umræddar breytingar á lögum um mat á umhverfisáhrifum fóru hér í gegn síðastliðið vor greinargerðin sem fylgdi þessu máli á hundrað þrítugasta og fyrsta löggjafarþingi er óbreytt og er sömuleiðis birt með þessu frumvarpi núna og ég ætla að stikla á stóru að fara yfir þá greinargerð þar kemur fram að tilefni frumvarpsins sé öðru fremur dómur héraðsdóms reykjavíkur frá tólftu janúar tvö þúsund og fimm í ákveðnu máli sem hjörleifur guttormsson fyrrvhvalþingismaður höfðaði gegn alcoa á íslandi fjarðaáli sf reyðaráli fjármálaráðherra umhverfisráðherra og íslenska ríkinu hjörleifur krafðist ómerkingar í fyrsta lagi úrskurða umhverfisráðherra um mat á umhverfisáhrifum um fjögur hundruð tuttugu þúsund tonna álver í reyðarfirði í öðru lagi á úrskurði umhverfisráðherra að ákvörðun skipulagsstofnunar um matsskyldu álvers í reyðarfirði skuli óbreytt standa í þriðja lagi á ákvörðun umhverfisstofnunar um útgáfu starfsleyfis fyrir álver reyðaráls e h f og í fjórða lagi ákvörðun umhverfisráðherra um að vísa frá kæru stefnanda á ákvörðun umhverfisstofnunar um útgáfu starfsleyfis fyrir álver reyðaráls frú forseti dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að hjörleifur hefði ekki haft stöðu aðila við meðferð og útgáfu umhverfisstofnunar á starfsleyfi til reyðaráls e h f og því hafi honum ekki verið heimilt að kæra ákvörðun umhverfisstofnunar til ráðherra þessi niðurstaða dómsins virðulegi forseti stangast að mínu mati á við þann vilja löggjafans sem ég tel koma fram í umræðum á alþingi og sem ég mun nú vitna til síðar í mínu máli engu að síður voru meginrök dómsins í fyrsta lagi þau að í lögskýringargögnum væri ekki að finna afstöðu löggjafans til þess hvort almenningur sem gert hefur athugasemdir við auglýsta tillögu hollustuverndar ríkisins sem nú er umhverfisstofnunar um starfsleyfi skuli hafa rétt til stjórnsýslukæru til ráðherra og þá með hvaða hætti og í öðru lagi að ekki verði ekki talið að stefnandi hafi sýnt fram á stjórnsýsluvenju þess efnis að allir sem gert hafi athugasemd við auglýsingu um starfsleyfi njóti heimildar til stjórnsýslukæru til ráðherra samkvæmt annarri málsgrein þrítugustu og aðra grein laga um hollustuhætti og mengunarvarnir á þessum forsendum komst dómarinn sem sagt að þeirri niðurstöðu að um stjórnsýslukæru af því tagi sem hjörleifur guttormsson hafði lagt fram skyldi fara samkvæmt almennum reglum stjórnsýsluréttar samkvæmt því sé einungis svokölluðum aðila máls heimilt að kæra ákvörðun umhverfisstofnunar um útgáfu starfsleyfis til umhverfisráðherra stefnandi í þessu tilfelli hafi sem sagt ekki þeirra hagsmuna að gæta sem geri hann að aðila máls í skilningi stjórnsýslulaganna virðulegi forseti þegar rýnt er í umfjöllun alþingis íslendinga um frumvarp til laga um hollustuhætti og mengunarvarnir sem varð að lögum númer sjö nítján hundruð níutíu og átta verður ekki betur séð en vilji löggjafans sé alveg skýr hann byggðist á þeirri meginstefnu sem innleidd er með nútímalegum umhverfisrétti að almenningi skuli tryggð aðkoma að málum og hlutdeild í ákvarðanatöku sú stefna kemur skýrt fram í ræðu umhverfisráðherra guðmundar bjarnasonar þegar hann mælti fyrir frumvarpi til laga um hollustuhætti í október nítján hundruð níutíu og sjö í máli hæstvirts fyrrverandi ráðherra guðmundar bjarnasonar kemur fram hvað eftir annað að hann telur mikilvægt að allur almenningur eigi þess kost að gera athugasemdir við útgáfu starfsleyfa starfsleyfisskyldra framkvæmda

sem á þessum tíma var ólafur örn haraldsson tekur undir með hæstvirtur fyrrverandi ráðherra og kemur skýrt fram í máli hans hversu mikilvægt sé að aðkoma almennings að starfsleyfisveitingum sé greið í annarri umræðu um málið segir háttvirtur fyrrverandi þingmaður ólafur örn haraldsson um kosti þessarar nýju lagasetningar með leyfi forseta ég tel líka að kæruferlið hafi verið stórbætt þótt endalaust megi segja að það eigi að vera lengra eða annars konar þá er ljóst hvernig það er núna ég vil láta það koma fram hér að átta vikur þurfa að líða frá því að auglýsing hollustuverndar kemur fram þar til athugasemdafrestur rennur út hollustuvernd hefur síðan fjórar vikur til að gaumgæfa og vinna að þeim athugasemdum sem koma fram og kynna mönnum niðurstöður síðan hefur sá sem kært hefur eða gert hefur athugasemdir tvær vikur til að ákveða hvort hann vill kæra áfram og þá til ráðherra og þar tel ég að við séum með mun betri lausn en áður hefur verið á þessum málum það er að ráðherrann tekur á þessu öllu þá hefur ráðherra fjórar vikur til að úrskurða um málið ég legg áherslu á

í þessum málum og lýtur að almannarétti sem mönnum er mjög kær og hefur einmitt komið til mikillar umræðu núna við útgáfu starfsleyfa og starfrækslu stóriðju

atvinnulífsins sem er tryggður þarna og fram hjá þessum grundvallaratriðum megum við aldrei horfa þó við séum ósammála um ýmis atriði virðulegi forseti svo mörg voru þau orð fyrrverandi formanns umhverfisnefndar alþingis ólafs arnar haraldssonar þegar hann mælti fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um hollustuhætti á alþingi íslendinga á sínum tíma nítján hundruð níutíu og átta ég er ekki með dagsetninguna akkúrat hér þannig tel ég að það sé alveg afdráttarlaust hver vilji löggjafans var þannig að ég ítreka þennan skilning eins og háttvirtur þingmaður ólafur örn haraldsson greinir frá í sinni ræðu að það sé réttur alls almennings sem eigi að gilda réttur til kæru til umhverfisráðherra á þessum málum sem um ræðir og hann ítrekar þennan skilning sinn á rétti almennings til kæru í andsvari síðar í annarri umræðu um málið en þar segir hann með leyfi forseta við glímum við grundvallaratriðin verndun umhverfisins rétt almennings og uppbyggingu atvinnulífsins litlu síðar í sömu ræðu segir með leyfi forseta ég vil þó minna á eitt atriði eina aðallínu sem við getum fikrað okkur eftir við höfum að undanförnu verið að setja lög um áhrif almennings á umhverfismál og ég vil nefna mat á umhverfisáhrifum sem væntanlegt er inn í þingið byggingar og skipulagsmál og núna um starfsleyfi í öllum þessum lögum er gert ráð fyrir að almenningur komi að með umsagnarrétti tillögurétti og afskiptum þannig að áður en til starfsleyfis kemur hafa hin stærri mál og mjög mengandi atvinnurekstur eða þar sem grunur er um mjög mengandi atvinnurekstur þurfti að fara í gegnum þrenns konar ferli þar sem okkur gefst tækifæri almennum borgum til að taka á þessum málum þetta er þó verulegur réttur sem við skulum ekki gleyma við höfum reynt í starfi okkar að tryggja þennan rétt þegar við erum farin héðan hvort sem við erum ráðherrar eða almennir þingmenn þá standa lögin eftir og öllum er okkur kær réttur borgaranna til að móta það umhverfi sem við teljum best í landinu bæði í umhverfismálum og í atvinnumálum virðulegur forseti svo mæltist háttvirtur fyrrverandi þingmaður ólafi erni haraldssyni í þessu síðasta andsvari sínu vísar formaður umhverfisnefndar til laga um mat á umhverfisáhrifum sem stóð til að endurnýja þegar nýtt frumvarp til laga um mat á umhverfisáhrifum kom svo fram á hundrað tuttugasta og fimmta löggjafarþingi þá gat þar að líta afar skýrt ákvæði sem varðaði einmitt kærurétt til ráðherra það var að finna í tólftu greinar laganna sem fjallar um málskot og hljóðar svo með leyfi forseta ágreiningi um framkvæmd laga þessara má skjóta til úrskurðar umhverfisráðherra ákvörðun skipulagsstofnunar um framkvæmd sem tilgreind er í öðrum viðauka samanber sjöttu grein laganna sé matsskyld má kæra til umhverfisráðherra innan fjögurra vikna frá tilkynningu um ákvörðun stofnunarinnar úrskurð skipulagsstofnunar samkvæmt elleftu grein má kæra til umhverfisráðherra innan fjögurra vikna frá því að hann var birtur og fer um kæruna samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga og skal hún vera skrifleg öllum er heimilt að kæra til ráðherra ákvarðanir skipulagsstofnunar samkvæmt annarri málsgrein og úrskurð skipulagsstofnunar samkvæmt þriðju málsgrein hæstvirtur forseti öllum er heimilt að kæra til ráðherra stóð í lögum um mat á umhverfisáhrifum fram til fyrsta október í raun og veru í ár eins og fram kom í upphafi máls þá var þessu orðalagi téðrar tólftu greinar sem nú er fjórtándu grein laga um mat á umhverfisáhrifum breytt og lokast þar með í raun og veru hringurinn í þessari röksemdafærslu okkar háttvirtra flutningsmanna þessa frumvarps það er við höfum þar með rökstutt á hvern hátt við teljum að hér er búið að afhjúpa eða skýra vilja löggjafans á sínum tíma og þar með varpa ljósi á það a hvern hátt hæstvirtur núv ríkisstjórn er að þrengja þennan rétt með meðvitað leynt og ljóst með breytingum á þessum lögum sem um ræðir frú forseti í mínum huga tel ég okkur hér á löggjafarsamkundunni þurfa að gaumgæfa það afar vel hvernig umhverfisrétturinn hefur þróast undanfarin ár í honum hefur ekki hvað síst verið lögð rík áhersla á andmæla og upplýsingarétt almennings við getum í því sambandi efnt ríóyfirlýsinguna sem er grundvölluð á samstarfi og samvinnu milli ríkja mikilvægra atvinnugreina samfélagsins og fólks almennt en tíundi regla yfirlýsingarinnar fjallar beinlínis um mikilvægi þess að almenningur hafi trygga aðkomu að öllum þáttum er varða

hæstvirtur forseti hún hljóðar svo með leyfi forseta best verður tekist á um umhverfismál með þátttöku allra þegna sem hlut eiga á viðkomandi sviðum í hverju ríki skal sérhver einstaklingur hafa aðgang eftir því sem við á að upplýsingum um umhverfið sem eru í vörslu opinberra aðila þar á meðal upplýsingum um hættuleg efni og hættulega starfsemi í samfélagi þeirra svo og tækifæri til að taka þátt í ákvarðanatöku ríkið skuli auðvelda og örva skilning og þátttöku almennings með því að veita honum greiðan aðgang að upplýsingum raunverulegur aðgangur skal veittur að réttar og stjórnsýslukerfum þar á meðal að réttarúrræðum á þessari grein yfirlýsingarinnar byggist árósasamningurinn en honum er einmitt ætlað að tryggja aðgengi almennings að upplýsingum um upplýsingamál aðgengi almennings að ákvarðanatöku um umhverfismál og síðast en ekki síst aðgengi almennings að dómskerfinu til að fá skorið úr málum er varða ákvarðanatöku um umhverfismál í þessu sambandi er einnig rétt að benda á virðulegur forseti fimmta og sjöttu grein tilskipunar áttatíu og fimm númer þrjú hundruð þrjátíu og sjö e b e sem fjallar um skyldur yfirvalda til að upplýsa um áform framkvæmdaraðila og að aðgangur almennings að þeim upplýsingum sé tryggður og einnig má benda á tilskipun númer níutíu frá nítján hundruð níutíu og sjö númer ellefu e b e en með henni er verið að tryggja þátttöku almennings í ákvarðanatöku stjórnvalda og aðgangi almennings að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum byggjast ákvæði tilskipunarinnar á ákvæðum árósasamningsins anda þeirra tilskipana og samninga er að finna í lögunum um evrópska efnahagssvæðið en þar segir að einstaklingar munu gegna mikilvægu hlutverki á evrópska efnahagssvæðinu vegna breytingar þeirra réttinda sem þeir öðlast með samningnum í sömu lögum eru einnig á minningar til þeirra sem með völdin fara um að varðveita vernda og bæta umhverfið og sjá til þess að náttúruauðlindir séu nýttar af varúð og skynsemi einkum á grundvelli meginreglunnar um sjálfbæra þróun og þeirrar meginreglu að grípa skuli til varúðarráðstafana og fyrirbyggjandi aðferða einn veigamikill þáttur í slíku er hið virka samspil stjórnvalda og almennings í landinu virðulegi forseti en þá þarf líka að vera tryggt í löggjöf að almenningur hafi raunverulega möguleika á að beita stjórnvöld aðhaldi eins og þessi mál eru að þróast núna er sá möguleiki að losast og það er í hróplegu ósamræmi við árósasamninginn sem mér skilst að eigi þó að lögfesta að minnsta kosti eina stoð hans á alþingi í vetur en tvær aðrar meginstoðir hans liggja enn á þess að frumvarp um þær hafi litið dagsins ljós en í því augnamiði að það verði tryggt í löggjöf að almenningur hafi raunverulega möguleika á að beita stjórnvöld aðhaldi er þetta mál lagt fram af öllum háttvirtum þingmönnum vinstri hreyfingarinnar græns framboðs

virðulegi forseti er lokakafli úr dómi héraðsdóms reykjavíkur í máli því sem ég gat um í upphafi máls míns og er að hluta til tilefni þessa frumvarps og ég bendi áhugasömum á að kynna sér frekar þá dómsniðurstöðu til þess að komast alveg að kjarna málsins að lokinni þessari umræðu hæstvirtur forseti óska ég eftir að málinu verði